... lepa. Hvala lepa, minister. Precej ste mi odgovoril. Zdaj ene stvari mi niso še povsem jasne. Recimo, pri pri dobivanju OVD, če pogledamo, malo kronologijo dogajanja. Sprva so bila ta dovoljenja, časovno omejena na pet let, pozneje na deset let, v zadnjem prejšnjem mandatu, so, po neki filozofiji, da se izvaja nadzor in da se itak obnavljajo, če ni kaj, in nadgrajujejo, če ni kaj v redu, so postala pravzaprav časovno neomejena. Pa me zanima, mislim, a bo to res zdaj po novem tudi tako, da bodo kar časovno neomejena. Namreč, v Levici smo bili seveda strogo, proti tem zadevam. Da se, recimo ... Zato smo tudi v koalicijsko pogodbo seveda vnesli, da pač, se velikim, torej onesnaževalcem več ne podaljšujejo enostavna ta dovoljenja. Torej ne morejo biti časovno neomejena, ne, ali nekaj takega. To je en problem, Drug problem je samo pridobivanje, ne. Še jaz sem, jaz sem malo pogledala te podatke, ko smo dobili, pač, Kolega Trček je v prejšnjem mandatu postavil vprašanje glede tega in sem malo preučila vaš odgovor, takratni. In, OVD-ji se izdajajo vsaj v devetdeset odstotkih primerov, ne. To je najmanj, v devetdesetih, po mojem še v več odstotkih. Če so kdaj vloge zavrnjene, pa upravljavci teh obratov na podlagi nove vloge in v ponovljenem postopku OVD, na koncu koncev, dobijo. Še bolje se godi, pri vlogah za spremembo OVD. Od dva tisoč devet do trideset od leta dva devet do dva sedemnajst je bilo vloženih štiristo vlog in samo tri so bile zavrnjene, ne. Se pravi, ti podatki že marsikaj govorijo in seveda ne preseneča, da okoljevarstveniki pravijo, da je naša okoljevarstvena zakonodaja pravzaprav največja ekološka bomba in da ne dela v pridi državljanom, ampak v prid, tistih, ki pač so nosilci, oziroma kapitala oziroma pač, imajo v lasti te, objekte, no. Pa me zanima, ne, ali boste to zavezo iz koalicijske pogodbe implementirali z novo zakonodajo, to, kar je Levica, zahtevala, ali ne. Hvala lepa.